Pane předsedající, chci vyjádřit velikánskou lítost nad tím, že brutální perzekuce ze strany nemilosrdné čínské vlády dohání tibetské mnichy a jeptišky k sebeupalování, protože nemají jinou možnost, jak proti tomuto útlaku bojovat. Dnešní usnesení, kterým reagujeme na tyto sebevraždy, má pro mě také silné osobní rezonance.

Odkaz Jana Palacha a Jana Zajíce byl nakonec naplněn po dvou zdánlivě bezvýchodných dekádách.

Mezitím musíme v Evropské unii trvat za všech okolností a při všech jednáních s čínskou vládou na uvolnění politického a protináboženského útlaku a propuštění politických vězňů a také na tom, aby byla Tibetu dána autonomie.